Herr Kommissar, in diesem Fall wurde beim impact assessment die mittelbare Folgewirkung in diesem Bereich viel zu wenig berücksichtigt, und dies führt zu einer Verschlechterung der Situation für die Konsumenten und die Angestellten der Postdienste.